Das vierte Eisenbahnpaket wird den Eisenbahnsektor zwar modernisieren, ich glaube jedoch nicht, dass dringend benötigte Reformen gebracht werden.

Vom technischen Teil des vierten Eisenbahnpakets kann der Eisenbahnraum in Europa ganz sicher profitieren. Dass ein Mehr an Sicherheit und Interoperabilität Hand in Hand mit der Ausweitung der ERA Kompetenz geht, ist hier leider ein notwendiges Übel für mich. Dass dabei hoffentlich nicht auch die Bürokratie überhandnimmt, wage ich hier zu hoffen. Kritischer muss man jedoch den zweiten Teil des Pakets sehen die Marktöffnung. Leider konnte sich das Parlament hier nicht einigen.